Herr Reul, Sie haben in Ihrem Redebeitrag ebenfalls den Begriff Populisten benutzt, und ich stimme Ihnen zu, dass vieles, was von dieser Seite des Hauses kommt, populistisch ist.

Falschinformationen verbreiten und Stimmung schüren.